Přitom jsem ovšem přesvědčena, že i náš návrh umožňuje, aby tradiční obyvatelé jak v Evropě, tak mimo Evropskou unii mohli dál provádět odlov tuleňů podle svých tradičních pravidel. Všem děkuji, a zejména českému předsednictví, že se podařilo mezi Parlamentem a Radou toho